Ja, kolega, ki je pred mano bral lepo, kaj se pri veri in kulturi učijo, ne, tudi vi govorite: "Bog je od vseh," ne, nimamo takšnega in drugačnega boga, pa pustimo zdaj to. Ampak ta vera in kultura, ta predmet je program razširjeni del, ki se ne financira iz javnih sredstev, in zasleduje partikularne interese zasebne šole. In o tem vam govori odločba ustavnega sodišča iz leta dva tisoč trinajst v petindvajseti točki, kjer pravi, da se to ne financira, in temu nihče ne oporeka. Govorimo o financiranju javno veljavnega programa osnovne šole, ki zajema obvezni in razširjeni program po Zakonu o osnovni šoli, in vere in kulture ni noter, to je dodatek, in to financirajo starši posebej, poglejte si učne načrte zasebnih šol. Če pa ste to vtaknili v obvezni program, potem imate pa vi problem, ker želite obvezni program financirati stoprocentno in se boste tukaj "zaciklali". In mene zanima, kakšen bo ta vaš sistemski zakon, ki bo to rešil. Tako da. samo v repliko. Če boste še pa enkrat ponavljali, da se vera in kultura in partikularni, interesi zasebnih šol financirajo iz javnih sredstev že danes ali pa, da bi se, da bi mi to želimo, potem pa bom zahtevala proceduralni, da se prekine seja in se vas poduči oziroma vse nas o programih v zasebnih in, teh šolah, ki so stoprocentno financirane. Tako da dajte rešiti te zadeve, preden, poveste.